To jest oczywiście komponent i wszyscy eksperci o tym mówią. Wprowadzenie określonych przepisów dotyczących bardzo kosztownych badań uderzyłoby w setki tysięcy producentów naturalnego miodu w Europie.